Mnohé pokusy exilovej vlády či Dalajlámu, duchovného vodcu tibetského ľudu, nájsť rozumné riešenie rokovaním s čínskou vládnou mocou vždy skončili neúspechom. Číňania zjavne nevnímajú Tibeťanov ako partnerov v spoločnom štáte, ale ako prekážku, ktorá im bráni úplne si privlastniť zabrané územia.

Na jednej strane by mala dodržiavať svoje medzinárodné záväzky a garantovať tibetskej komunite univerzálne práva, na druhej strane nemôže prehliadnuť názor svojho obrovského suseda. Postoj nepálskej vlády k voľbám do tibetskej exilovej vlády nám zrozumiteľne vypovedá o tom, kto je v tomto regióne skutočným reálnym, globálnym hráčom. Pre nepálsku vládu je to Čína. My Európania môžme robiť akési symbolické gestá a deklarovať naše výhrady voči slabej nepálskej vláde. Ak však chceme naozaj dosiahnuť zmenu v postavení tibetského ľudu, našim partnerom na dialóg musí byť čínska vláda, lebo to je politický líder regiónu, ktorý ovplyvňuje pravidlá regionálnej politiky.